Cred că orice cetățean european trebuie să aibă acces, în mod gratuit sau contra unei sume de bani modice, la un cont bancar de bază, deoarece 1. costul anual de oportunitate al lipsei de acces la un cont de plăți este estimat la o valoare de aproximativ 250 de euro pe consumator

accesul la servicii de plată de bază este, în special, o condiție prealabilă pentru accesul la locuri de muncă, pentru servicii de sănătate și locuințe. De asemenea, criterii precum nivelul sau regularitatea veniturilor, locul de muncă, istoricul creditelor, nivelul de îndatorare, situația individuală în ceea ce privește insolvența sau cifra de afaceri nu trebuie luate în considerare pentru deschiderea unui cont de plăți de bază. Mai mult, accesul nu trebuie în niciun caz să fie condiționat de achiziționarea altor produse sau servicii, cum ar fi o asigurare sau un cont suplimentar.